Była Pani łaskawa powiedzieć, że kobieta ma prawo do swojego ciała i to jest oczywistość.

Dlatego, że ja rozumiem, że kobieta ma prawo tak jak mężczyzna do swojej nogi czy do ręki, ale chyba nie do dziecka. Jeśli Pani uważa dziecko w ciele kobiety za część ciała kobiecego, to chciałbym się zapytać, do którego miesiąca uważa Pani, że to jest część ciała kobiecego i czy po urodzeniu to również jest część ciała kobiecego.